Monsieur le Président, à mon tour, je remercie notre rapporteure. Inutile de rappeler, toutefois, que l'objectif de réduire de moitié le nombre de morts chaque année n'a pas été atteint et qu'il reste de gros efforts à accomplir, notamment sur la réduction des infractions transfrontalières, si on veut parvenir à l'objectif que nous nous sommes fixé pour 2020. Aujourd'hui, la proportion des non résidents impliqués dans des accidents de la route imputables notamment à la vitesse ou à l'alcool est très élevée pour moi qui suis issue d'une région située au cœur de l'Europe, à la croisée des routes entre l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Cela se vérifie quotidiennement.

Il est incompréhensible qu'un citoyen, qui conduit en état d'ébriété ou qui grille un feu rouge, puisse rester impuni, pour la seule et simple raison qu'il circule ailleurs que dans son pays de résidence.

Au fond, ce n'est pas de plus d'idéologie libérale, ultralibérale, néolibérale, ou que sais je encore, dont nous avons besoin, mais c'est tout simplement non pas de moins d'Europe, mais de plus d'Europe!